En dat dreigt nog gemakkelijker te worden, wanneer dat land de status van markteconomie krijgt. Zodra China die status krijgt, al dan niet versneld, is het nodig om een effectief instrumentarium te hebben. De heffing op Chinees staal is momenteel 17 procent, terwijl de Verenigde Staten in mei een heffing van 522 procent invoerde. Houdt de Commissie wel rekening met de belangen van staalproducenten en arbeiders? Of wil ze eigenlijk alleen maar de staalgebruikende industrie en China tevreden houden met zo'n lage heffing? Tot slot wil ik er graag bij minister Koenders op aandringen dat hij zich in Brussel en in Nederland inspant voor de maakindustrie. De maakindustrie levert een grote bijdrage aan de economie en een hoop werkgelegenheid, maar bovendien worden Europese bedrijven, zoals de staalindustrie, verplicht zich te houden aan strenge milieunormen.